Panie Przewodniczący!

Niestety pomimo wcześniejszych deklaracji, by walczyć z tym negatywnym zjawiskiem, pod koniec lutego Parlament Bangladeszu przyjął prawo, według którego małżeństwa osób niepełnoletnich będą mogły odbywać się w specjalnych przypadkach. Brak definicji tychże przypadków sprawia jednak, że de facto usankcjonowany został brak minimalnego wieku na zawarcie małżeństwa. Istnieją też uzasadnione obawy, że nowe prawo będzie wykorzystywane między innymi do zmuszania zgwałconych dziewcząt do ślubu ze swoim oprawcą w celu źle pojętego ratowania honoru, w efekcie jeszcze bardziej pogłębiając ich traumę. Tymczasem od rządu Bangladeszu oczekuję, aby skoncentrował się na ochronie praw i dobru dzieci oraz dopełnieniu wcześniejszych zobowiązań w tej tematyce.